Monsieur le Président, ce projet de texte est effectivement important parce qu'il nous rappelle que l'antisémitisme est une forme grave et intolérable de racisme, qu'on ne peut en aucun cas banaliser ni accepter et contre lequel nous devons absolument lutter. Il contient, par contre, une référence à une définition contestée qui, par les exemples qu'elle cite, est particulièrement ambiguë sur l'amalgame qu'elle fait entre les faits évidents d'antisémitisme condamnable et les critiques formulées à l'égard d'une politique menée par un gouvernement israélien. Il eût été préférable de se limiter à une définition expurgée de ces exemples, qui n'apportent rien et qui, au contraire, créent de l'ambiguïté et affaiblissent l'excellent travail qui a été réalisé par nos collègues dans ce texte.